Pán predsedajúci, v úvode by som chcela sa predovšetkým poďakovať všetkým kolegom, ktorí spolupracovali na vytváraní nového rámca Europass. Som rada, že po vyše desiatich rokoch existencie bude platforma Europass modernizovaná a prístupnejšia jej užívateľom. Revízia, ktorou teraz Europass prešiel, bola už potrebná, aby sme ho priblížili dnešným užívateľským návykom a aby sme ho posunuli o krok ďalej. Napriek tomu, že za posledné desaťročie bolo prostredníctvom stránky Europass vygenerovaných viac než 100 miliónov životopisov, som presvedčená, že Europass potrebuje viac viditeľnosti. Medzi mnohými je stále neznámy, a preto by som si želala, aby sa začal viac používať na národnej úrovni. Najmä školy, univerzity, mládežnícke organizácie môžu prispieť k jeho väčšej využiteľnosti. Vytvorením novej platformy Europass, ktorá bude odrážať súčasné technologické inovácie, budú mať používatelia ľahší prístup k informáciám, ktoré budú prínosné pre ich kariérny rast, výber vzdelávacej dráhy alebo prijímací proces do zamestnania. Platforma Europass bude založená na online nástrojoch s obsahom a funkciami, ktoré budú užívateľsky prístupné a zároveň budú poskytovať vysokú mieru ochrany osobných údajov.